Gospodine predsjedniče, iako je stvoren međunarodni okvir za apsolutnu zabranu mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, mučenje i dalje ustraje u cijelom svijetu. A uzimajući u obzir Opću deklaraciju o pravima čovjeka i ostale sporazume o ljudskim pravima i instrumente usvojene na razini Ujedinjenih naroda, budući da postoje važni izazovi u politikama kad je riječ o suočavanju s novim oblicima mučenja usmjerenih protiv ranjivih skupina posebno djece, ključna je uloga Unije u suzbijanju mučenja u svjetskim razmjerima, a u uskoj suradnji s Ujedinjenim narodima.

Dakle, dižem svoj glas protiv takvog mučenja, a najviše protiv mučenja djece koja su danas izložena raznim oblicima nasilja i komercijalizacije. U vremenima gdje su djeca izložena mučenjima, moraju se poduzeti dodatne političke, diplomatske i financijske mjere, ali i utjecati na poboljšanje situacije u trećim zemljama gdje je naročito izraženo mučenje djece, ali i žena.